Es cierto que han sido muchos los momentos de desencuentro entre el Consejo y este Parlamento Europeo, pero también es importante reconocer el esfuerzo que en muchas ocasiones usted, a nivel personal, ha puesto para conseguir que haya objetivos comunes por los que trabajar. Señor presidente, señorías, este Consejo Europeo tiene —tenía— una relevancia especial por el momento en el que nos encontramos por un lado, pendientes del Brexit y, por otro, del inicio de la legislatura, que será crucial y para la que aún no tenemos presupuesto. El Brexit está siendo un proceso difícil y doloroso para todos. Los socialdemócratas siempre hemos deseado que el Reino Unido permanezca en la Unión, y en este proceso cada paso es importante. También lo fue el paso que dio el Parlamento del Reino Unido este sábado, adoptando una enmienda que evita el precipicio de un Brexit sin acuerdo. Ahora le corresponde a la Cámara de los Comunes continuar con el procedimiento y pronunciarse sobre el acuerdo. Solo en ese momento, en cuanto sepamos cuál es la decisión de ese Parlamento, este —el Parlamento Europeo— asumirá su responsabilidad y actuará en consecuencia. Desde aquí quiero agradecer el trabajo y los esfuerzos de Michel Barnier y la unidad que mostraron los Veintisiete, porque sabemos que la unión hace la fuerza. Esa misma determinación y coherencia, que el Consejo ha sabido mantener durante las negociaciones del Brexit deberíamos mostrarla ahora para marcar el rumbo que necesitamos en la Unión Europea para los próximos cinco años. Si queremos ser creíbles, ya es hora de pasar de las palabras a la acción. En las pasadas elecciones, la ciudadanía nos ha pedido una nueva Europa más ecológica, más firme en la defensa del estado de Derecho, más comprometida con los derechos sociales y la igualdad, y más transparente en su toma de decisiones. Por eso, esperamos que el Consejo Europeo muestre más liderazgo y compromiso con los desafíos que se enfrentan ahora mismo. En primavera, la Comisión Europea apostó por una Europa climáticamente neutra en 2050. Desafortunadamente, esa propuesta todavía no tiene el apoyo unánime de los jefes de gobierno y, pese a ello, los socialdemócratas hemos logrado que el denominado New Green Deal sea una prioridad absoluta para la futura Comisión. Pero solo tendrá éxito si ponemos todos los recursos necesarios. No aceptaremos que sean los trabajadores, las pequeñas empresas o las familias quienes paguen la factura de la transición ecológica. Debemos acordar un plan de inversión que financie esa transición de manera justa, y eso solo podremos conseguirlo con un marco financiero ambicioso. El Parlamento Europeo estableció sus objetivos para el presupuesto en noviembre de 2018, y desde entonces estamos esperando al Consejo. Nuestra posición se mantiene firme solo apoyaremos un presupuesto con nuevos recursos propios que reflejen las prioridades de la Unión y, así, seremos capaces de impulsar nuevos instrumentos, sin reducir la financiación de políticas que son fundamentales para la Unión Europea la agricultura, la cohesión, la pesca... Debemos garantizar recursos suficientes para abordar nuevos desafíos, como la migración, la acción exterior y la defensa, y también tenemos que responder a las dificultades económicas que sufren muchos ciudadanos. Hemos logrado incluir como prioridades de la próxima Comisión un seguro de desempleo europeo, medidas para combatir la pobreza infantil y la Garantía Juvenil. En definitiva, solo apoyaremos un presupuesto ambicioso para que Europa crezca. Ese es el objetivo que Europa crezca.

Sin la financiación adecuada, ¿qué Gobierno europeo asumirá su responsabilidad cuando la Comisión no sea capaz de cumplir con su programa? La Unión Europea también pierde credibilidad cuando pide reformas a sus vecinos y luego les deja esperando en la puerta una vez que han cumplido. Por ello, seguiremos apoyando el inicio de las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania. Por supuesto que queda mucho por hacer y las negociaciones son un largo camino, pero su culminación debe completarse como un salvavidas para la Unión Europea. Completar la adhesión de los Balcanes occidentales no solo contribuye a la estabilidad de la región, sino que garantiza también la seguridad de toda la Unión. Y también esperamos más ambición en la esfera internacional. Apoyamos la condena del Consejo a Turquía por su intervención militar, aunque lamentamos la falta de medidas concretas. Y en este punto no quiero dejar pasar la oportunidad de trasladar un mensaje de solidaridad y apoyo a Chipre no permitiremos que Turquía siga con sus perforaciones ilegales en la zona económica exclusiva de Chipre y pedimos que se respete su soberanía. Colegas, queda mucho trabajo por hacer. La ambición es necesaria y el compromiso de trabajo compartido por todos es fundamental. Este Parlamento Europeo estará a la altura de las circunstancias. Espero que el Consejo también sea consciente de la gran responsabilidad que tiene en estos momentos en sus manos.